Gospodine predsjedniče, nastojanja Komisije da se osigura siguran i visoko kvalitetan prometni sustav u Europi svakako vrijedi podržati. U području zračnog prometa posebno se želi poboljšati iskustvo putovanja kroz povećanje sigurnosti i učinkovitosti uz smanjenje troškova i negativnih utjecaja na okolinu. Neosporno je da integracija europskog zračnog prometa mora pratiti prostornu integraciju Europe. No, za to je potrebno pronaći uravnotežen prijedlog. Smatram da ovaj prijedlog treba temeljito preispitati, posebno zbog izglednih problema s primjenom. Struka i zemlje članice izrazile su značajne kritike. Treba osobito paziti da prioritet sigurnog odvijanja zračnog prometa ne poništi ekonomske učinke. Eventualno provedba ovog propisa dovela bi u pitanje izvršavanje obveza, prije svega manjih država, koje neće moći uskoro osjetiti pozitivni makroekonomski učinak predloženih reformi. Pozdravljam izmijenjene smjernice Komisije o financiranju zračnih luka, jer su uvažene specifičnosti manjih aerodroma, a ne isključivo njihova ekonomska dobit.